El Consejo concede la mayor importancia a la enfermedad de Alzheimer y, en general, a las enfermedades neurodegenerativas. El control de esta enfermedad tiene que ser un objetivo esencial en la Unión Europea, teniendo en cuenta, además, que la incidencia se va incrementando de forma exponencial con la edad y que se duplica cada cinco años a partir de los 75 años de edad. Eurostat prevé que el número de personas afectadas de 65 años o más se va a duplicar en la Unión Europea entre 1995 y 2050. La pregunta que formula su Señoría, señor Liam Aylward, tiene dos aspectos. Por una parte, hace falta, y lo ha abordado el Consejo, una iniciativa piloto de programación conjunta contra las enfermedades neurodegenerativas —esto está planteado así en el programa, que ustedes conocen, de la Presidencia española— y, especialmente, contra la enfermedad de Alzheimer. Y, a partir de ahí, la Comisión presentó, como saben, una propuesta que se adoptó, mediante conclusiones del Consejo, en diciembre de 2009. También el Consejo ha tomado en cuenta la Resolución de esta Cámara, del Parlamento Europeo, sobre esa iniciativa piloto. Por otra parte, en lo que respecta a la coordinación de la actuación europea, el Consejo está también en la línea de que hay que cooperar claramente a nivel europeo para luchar contra esta enfermedad y enfermedades similares, sobre todo porque hay que reducir la carga que pesa sobre los pacientes y sus familias.

Por tanto, también en ese sentido es importante que haya una cooperación a nivel europeo. En el informe conjunto sobre protección social e inclusión social que se adoptó por el Consejo en 2008, los Estados se comprometieron a incrementar el acceso a servicios de alta calidad, equilibrando competencias públicas y privadas, y los cuidados formales e informales. Los Estados miembros han considerado que la prestación de servicios en un entorno residencial o comunitario es mejor, es preferible a los cuidados institucionales, aunque es verdad que esos servicios de alta calidad siguen siendo un reto para muchos Estados miembros.